Panie Przewodniczący! Zaskoczyła mnie w uzasadnieniu projektu Komisji taka fraza, którą zacytuję Europa będzie w coraz większym stopniu opierać się na imigracji, aby zapełnić wolne miejsca pracy i zapewnić wzrost gospodarczy. Dobrze zarządzana imigracja mogłaby rozwiązać problem starzenia się społeczeństwa. Całkowicie się z tym nie zgadzam. Nie wiem, jaką Europę znają autorzy projektu, bo ja znam Europę, w której miliony wykształconych, wykwalifikowanych młodych ludzi nie znajduje żadnej pracy albo wykonuje pracę poniżej ich kwalifikacji i aspiracji. Z Polski wyjechało ponad 2 miliony młodych ludzi, w większości dobrze wykształconych. Duża ich część zmywa naczynia w bogatszej części Europy. Nie chcę, żeby Europa się zamykała, ale powinniśmy myśleć najpierw o naszych obywatelach. Wzrost gospodarczy Europy zapewni nie imigracja, tylko mądra polityka zatrudnienia, a przed starzeniem się społeczeństwa ochroni nas mądra polityka prorodzinna, której Unia Europejska w ogóle nie prowadzi.